Pour nous, les points importants étaient les suivants faciliter la création d'entités représentatives qui peuvent représenter les consommateurs, garantir la transparence et l'absence de conflits d'intérêts, accélérer les procédures et informer les consommateurs.

D'abord, le champ d'application les citoyens ne sont pas seulement des consommateurs.

dans ce cas là, les victimes ne mériteraient elles pas d'avoir accès au recours collectif?